Het opengrenzenbeleid van de EU jaagt mensen steeds meer in gammele bootjes.

Ja, de verantwoordelijkheid voor de grensbewaking ligt nog steeds bij de lidstaten en onze buitengrenzen, maar in noodgevallen kan het agentschap de grensbewaking overnemen. Indien Griekenland bijvoorbeeld een laag terugkeerpercentage haalt, dan kan het agentschap optreden en zelf terugkeeroperaties naar Turkije uitvoeren. En als Griekenland of een andere lidstaten weigert om dat EU agentschap te laten werken, dan hebben andere EU lidstaten zoals België het recht om hun interne grenzen te sluiten, tot twee jaar lang. Iedereen in Europa binnenlaten en doorsturen naar onze regio kan niet langer een optie zijn.

Voor de NVA is deze uitbreiding van belang en het is aan het agentschap om dit waar te maken.

Asielzoekers die in het buitenland reeds veilig waren moeten na een versnelde procedure naar die landen worden teruggebracht. Een systematisch pushback beleid kan dan verder worden uitgebouwd. In Europa kan enkel plaats zijn voor echte vluchtelingen, met bovendien een maximumplafond.

Dit is van belang omdat 17 strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat onder het mom van vluchteling Europa binnengekomen zijn zoals we deze week in de krant lazen waarvan twee zich opbliezen in Parijs.